Najlepša hvala, spoštovana podpredsednica, za besedo. Spoštovana predstavnica vlade in spoštovani kolegice in kolegi! Trenutno je ZDO dve urejen tako, da večina splošne dohodninske olajšave tri tisoč tristo dva cela sedemdeset evra letno, dodatno pa se prizna še zmanjšanje letne davčne osnove v višini tri tisoč dvesto sedemnajst celih dvanajst evra za osebe z dohodkom do enajst tisoč sto šestinšestdeset cela sedemintrideset evrov, kar v praksi pomeni dodatno razbremenitev predvsem prejemnikov najnižjih dohodkov. Predlog zakona, kot ga predlaga stranka SDS oziroma eno od teh različnih, je bilo, kot že povedano, na mizi imamo to že tretjič v zadnjih treh letih. S tem želi predlagatelj znižati davčne stopnje za dve odstotni točki v vseh dohodninskih razredih, zvišanja splošne dohodninske olajšave na štiri tisoč evrov in zvišanje mej dohodninskih razredov za dva tisoč evrov ter usklajevanje davčnih olajšav in neto letne davčne osnove z indeksom cen življenjskih potrebščin ne glede na njihovo višino. Predlagatelj ocenjuje, da bo dejanski izpad prihodkov državni proračun nizek oziroma ga sploh ne bo. A to seveda ne more držati, saj vlada po drugi strani opozarja, da bi po izračunih takšna ureditev državno blagajno prinesla nekaj več kot tristo osemdeset milijonov evrov manj in ta denar bo, spoštovane kolegi in kolegice, nekje treba vzeti, a ne, oziroma dobiti nazaj. Ministrstvo za finance že pripravlja predlog davčnih sprememb, kar je minister že povedal, s tem pa želi razbremeniti delo in posledično višjo z višjo porabo podpreti gospodarsko rast. Zaposleni bodo tako imeli višje neto dohodke, slovenski trg pa bo mednarodno tudi bolj konkurenčen. Dohodninska sprememba, ki je pa že v teku in bo veljala že v letošnjem letu, je dodatna razbremenitev regresa. Regres bodo višine poplečne povprečne bluto bruto plače ne bo vključen v dohodnino in bo poleg tega še v celoti oproščen plačila socialnih prispevkov, torej bo regres razbremenjen stoprocentno, sedaj pa je bila ta meja sedemdeset procentov. In temu ukrepu bodo sledili tudi drugi ukrepi, ki bodo razbremenili dohodke iz dela. Kot je bilo že rečeno, in je povedala državna sekretarka, Vlada Republike Slovenije predloga stranke SDS ne podpira, ker nima zagotovitve nadomestila izpada prihodkov in ni v okviru finančne vzdržnosti javnofinančnih prihodkov. Vsi se vseeno zavedamo, da je davčna razbremenitev dela potrebna. Slovenija je bila namreč v letu dva tisoč sedemnajst na štirinajstem mestu med državami članicami EU po obremenitvah z davki in prispevki in to je sicer pod povprečjem Evropske unije, a so v Sloveniji socialni prispevki višji od povprečja Evropske unije, tukaj smo na precej visokem šestem mestu. In te spremembe se moramo lotiti celovito in moramo ohraniti stabilnost javnih financ. Ta predlog bi seveda tudi ustavil izplačilo višjega regresa že v letošnjem letu. In res je, da so prače plače preobremenjene, celovite ukrepe v okviru davčne reforme, kot sem že povedal, vlada pripravlja in verjamem, da bo to področje tudi uredila. Hvala.